Señor Presidente de la Comisión, los diputados socialistas —usted lo sabe bien— queremos que en Europa haya un cambio real en su agenda social y que haya una agenda social renovada. Muchos de nosotros alimentamos la esperanza de que hay pequeños brotes verdes en su intervención, en las promesas que hizo ante nuestro Grupo, en la intervención del Comisario László Andor, en el compromiso institucional que tenemos de someter a impacto ambiental las futuras normas europeas. Hay una esperanza de que usted haya comprendido las lecciones de las últimas elecciones y el silencio clamoroso de las organizaciones de los trabajadores frente a la nueva Comisión. Por eso, señor Barroso, tenemos un enorme interés en que eso que ahora es una promesa un tanto difusa se concrete y que, en los próximos años, esta Comisión aporte el valor añadido de un cambio real, que Barroso II no sea igual que Barroso I. Señor Presidente de la Comisión, hemos oído al Comisario Andor y tenemos esa ilusión, tenemos esa esperanza, y podemos prometerle lealtad si hay un compromiso que se va a mantener con respecto a todo lo que se ha anunciado en sus comparecencias y en el Acuerdo con este Parlamento. Necesitamos, señor Barroso —porque es inteligente—, que esos estudios de impacto ambiental y de impacto social recojan la sostenibilidad del modelo económico que ustedes defienden. Porque, en otro caso, Europa no tendrá futuro o Europa reconcilia su agenda con la agenda de los ciudadanos y la agenda de los trabajadores o Europa no se construirá tampoco en lo económico, pero sin duda no lo hará en lo político, que es nuestro proyecto, el proyecto de construir una Europa con una gran ambición política que sea capaz de volver a ilusionar a sus ciudadanos, que sea capaz, otra vez, de ser relevante en el